Actuala propunere de directivă privind eficiența energetică propune măsuri pentru reducerea consumului energetic cu 20 până în 2020, printre care și îmbunătățirea tehnologiilor și reducerea pierderilor din sistemele energetice. Guvernul român a găsit o soluție originală prin care își va atinge acest obiectiv obligatoriu, mult mai devreme și fără investiții. În loc să propună măsuri prin care să elimine pierderile de energie termică de peste 40 din sistemul centralizat de încălzire din România, guvernul Boc a tăiat subvenția de încălzire pentru familiile cu venituri reduse. Iarna viitoare un milion de familii nu și vor mai putea plăti facturile pentru încălzire și vor renunța la consumul de energie termică, trăind în frig.

Fac apel la Comisia Europeană să se sesizeze și să ia măsuri în legătură cu această decizie care încalcă drepturile fundamentale ale omului la o viață decentă.